Que la TTF, dont certains imaginaient qu'elle puisse financer le Fonds vert, n'a toujours pas vu le jour. Et pourtant, qu'entend on? Que le rapport Stiglitz évoque un prix pour l'ensemble des émissions mondiales compris entre 50 et 100 dollars pour 2030, nous en sommes très loin. Il nous faut donc des mesures d'urgence, et je plaide par exemple depuis longtemps pour la mise en place de l'ajustement carbone aux frontières, mais cela fait tellement longtemps qu'on en parle et que rien ne bouge. Ce manque de volonté politique est renforcé par le confort de se dire qu'on fait mieux que les autres.